Producția și comercializarea unor produse agricole de înaltă calitate reprezintă unul dintre ele. Prin actuala propunere, consider că fermierii europeni vor beneficia de mijloace suplimentare pentru a transmite consumatorilor detalii esențiale despre produsele pe care ei le achiziționează. De asemenea, propunerea va îmbunătăți funcționarea sistemelor naționale și private de certificare.

Instituirea unui sistem referitor la specialitățile tradiționale garantate va stimula metodele de producție și rețetele tradiționale. În prezent, mulți producători români nu au posibilitatea de a și promova rețetele și produsele care oferă valoare adăugată. Nu în ultimul rând, cred că simplificarea standardelor de comercializare și menționarea locului de proveniență agricolă pe etichete vor avea un impact pozitiv asupra consumatorilor europeni.